Signora Presidente, onorevoli colleghi, premetto che concordo con l'inviato dell'ONU Cochetel la solidarietà europea non va discussa mentre arriva una nave di migranti sofferenti la priorità è dar loro subito il porto più sicuro, non farlo è illegale. Al tempo stesso dobbiamo riconoscere che l'Italia resta il paese che per primo registra gli arrivi e che nessuna riforma di questa regola iniqua è in vista. Il blocco delle navi è frutto velenoso del blocco negoziale su Dublino IV e usa i migranti come ostaggi. Se il Consiglio europeo cercherà l'unanimità su Dublino, confermerà che c'è del marcio nell'Unione. Al mio governo vorrei dire fate propria la riforma del Parlamento ha difetti, è vero, ma è la più avanzata possibile. Gran parte del Consiglio vuole ucciderla, guardatevi da alleati come Orban non accetterà redistribuzione di quote, non è amico del governo italiano.